Skopje a făcut câteva progrese în privința reformelor democratice. Ele trebuie, însă, continuate, în special în domenii precum sistemul judiciar și lupta împotriva corupției. Totodată, subliniez nevoia de mai multă transparență cu privire la cheltuielile publice și la finanțarea partidelor politice. Apreciez însă poziția autorităților macedonene de a considera multiculturalismul drept model social și politic al țării. Minoritatea română este recunoscută și se bucură de un tratament corect. Semnalez progresele realizate pentru integrarea romilor în sistemul de învățământ și reprezentarea lor în serviciul public.